Je samozřejmě třeba upozorňovat na problémy, které jsou v Srbsku.

reformu justice, policie, větší boj proti korupci, proti závažným formám hospodářské trestné činnosti. To jsou věci, které ta zpráva kriticky popisuje.